Permettez moi de ne pas partager votre approche car l'une des principales difficultés que connaît aujourd'hui l'Union européenne est la question de la représentation extérieure de la zone euro. Nous voyons bien que la guerre des monnaies peut aujourd'hui, d'un revers de main, balayer tous les efforts qui sont demandés aux peuples dans la zone euro au titre de l'austérité et du rétablissement des situations des dettes souveraines. Les Européens ne peuvent donc pas à la fois être totalement exigeants à l'intérieur et se désintéresser

Il n'y aura pas une défense intérieure s'il n'y a pas une défense extérieure. Permettez moi donc de ne pas partager votre approche sur ce point.

L'espace où l'intervention du FMI est déterminante aujourd'hui est l'Europe. Nous voyons que derrière ces interventions, la question de l'intervention des grandes banques d'investissement américaines n'est pas neutre. Nous voyons aussi que la question de la situation économique américaine pourrait, tôt ou tard, être soulevée et être légitimement débattue au sein du FMI. Tout cela dresse un paysage beaucoup plus complexe que la question de savoir s'il faut que ce soit un tel ou une telle qui préside aux destinées du FMI. Bien sûr, les Européens doivent avoir leur représentation, ont vocation à être acteurs dans une des grandes institutions mais, plus fondamentalement, les questions que je vous pose sont quelle est la politique que nous voulons mettre en œuvre sur la scène internationale? Quel est le mandat qu'un Européen doit porter sur la scène internationale, compte tenu des efforts internes, du poids des marchés en dehors de l'Union européenne et de son impact à l'intérieur de la situation européenne en termes d'investissement, de spéculation, d'emploi? Nous pensons aussi que, quelle que soit la personne qui, demain, présidera aux destinées du FMI, une grande tâche attend ce responsable, celle de ne pas détruire les avancées qui ont été mises en œuvre par Dominique Strauss Kahn lorsqu'il a fait un tout petit peu bouger les lignes de ce qu'était le consensus de Washington. On le voit aujourd'hui déjà un durcissement s'opère au sein de l'institution nous pensons que ce serait une mauvaise trajectoire. Finalement, la question de la place du FMI dans le système des Nations unies devra aussi être posée et les Européens, s'ils ont un candidat ou une candidate, doivent articuler le mandat qu'ils lui donneront pour peser en faveur d'une gouvernance mondiale qui soit à l'aune des défis qui sont devant nous au lendemain de cette crise.